Spoštovani predsedujoči zbor. V zadnjem času nas zapisi v medijih opozarjajo na posamezne primere abnormno visokih bolniških nadomestil. Mislim, da je prav, če nas javnost opozarja na določeno problematiko in celo večkrat, da se potem tudi odzovemo na takšna vprašanja oziroma takšne članke. V letu dva osemnajst naj bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kar osmim osmim zavarovancem izplačal mesečno bolniško nadomestilo, katerega višina je bila višja od deset tisoč evrov bruto. V Sloveniji je sicer trajanje bolniškega staža neomejeno, medtem ko imajo druge evropske države, z izjemo Bolgarije omejitve, večina evropskih držav ima enoletno omejitev. Prav tako je pri nas neomejena tudi absolutna višina nadomestila, medtem ko ima večina evropskih držav določeno najvišje nadomestilo, ki je običajno dvakratnik povprečne plače v državi. S tem se uspešno izognejo tudi morebitnim zlorabam, pri nas pa temu žal ni tako. Zaskrbljujoč je podatek, da je najvišje nadomestilo, ki ga je lani Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izplačal zavarovancem za na za bolniški dopust, znašal kar dvaindvajset tisoč evrov oziroma tri evre in trinajst centov manj. Članek seveda opozarja tudi na druge dileme, predvsem okrog dolgotrajne bolniške, kar verjetno meri na na to, zakaj potem ti postopki niso končani in postane potem invalidnina. Prepričan sem, da je boleznina namenjena delavcu z namenom prejemanja dostojnega nadomestila in nikakor ne bi smela biti predmet različnih zlorab. Zato vas, spoštovana ministrica in minister, sprašujem, ali lahko v prihodnosti pričakujemo kakšen ukrep, ki bi to problematiko uredil smiselno, kot je to urejeno v večini evropskih držav? Hvala lepa.